Mówiła Pani, że musimy pomóc dzieciom w przyszłości przygotować się do wejścia na rynek pracy, ale moje pytanie jest takie a skąd Pani wie jakie umiejętności będą za 10 lat potrzebne ludziom do wejścia na rynek pracy? Czy ktokolwiek na tej sali to wie?

I proszę nie mówić, że naszym celem jest równość, to Pani celem jest równość.

I edukacja nie ma prawa narzucać poglądów jednej strony sali drugiej stronie sali.